Presidente, la situazione mi sembra abbastanza chiara ed evidente.

Qui bisogna dare uno sbocco a questa situazione, ma non esiste solo il problema dei Rohingya, che vivono in condizioni pessime e molti scappano verso i confini del Bangladesh, ci sono anche altri problemi che dobbiamo affrontare. Ho avuto la possibilità di visitare alcuni campi al confine tra la Thailandia e Myanmar e anche li abbiamo problemi aperti.